Señor presidente, considero que es una buena noticia que la Comisión apueste por incluir en el pilar social la iniciativa sobre conciliación de la vida personal y laboral.

Sin embargo, no ha hablado de lo que considero es la clave fundamental en este asunto ¿estamos hablando de permisos individuales, es decir, de permisos intransferibles, obligatorios y remunerados? ¿O estamos hablando de mantener la transferibilidad y la no obligatoriedad en los permisos? Porque precisamente es la transferibilidad entre progenitores lo que provoca que más del 90 de los permisos sean asumidos por mujeres con un doble efecto perverso perpetuar que el peso de los cuidados siga recayendo sobre las mujeres.

Es urgente reformar las directivas de permisos por maternidad y las parentales que están obsoletas y refundirlas en una sola.